síðastliðinn nótt lést á sjúkrahúsi í reykjavík birgir finnsson fyrrverandi forseti sameinaðs alþingis hann var níutíu og þriggja ára að aldri þorgeir birgir finnsson var fæddur á akureyri nítjánda maí nítján hundruð og sautján foreldrar hans voru finnur jónsson alþingismaður og ráðherra og fyrri kona hans auður sigurgeirsdóttir húsmóðir hann lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum á akureyri nítján hundruð þrjátíu og sjö og hóf þá um haustið nám í hagfræði við háskólann í stokkhólmi stríðsátökin sem hófust haustið nítján hundruð þrjátíu og níu bundu enda á frekari nám hans erlendis hann sneri sér þá að afgreiðslu fiskflutningaskipa sem sigldu til englands öll stríðsárin frá ísafirði en þangað fluttist hann barnungur með foreldrum sínum hann var síðar framkvæmdastjóri samvinnufélags ísfirðinga nítján hundruð fjörutíu og fimm til nítján hundruð sextíu og eitt birgir finnsson gekk snemma til liðs við alþýðuflokkinn og var kjörinn bæjarfulltrúi hans á ísafirði árið nítján hundruð fjörutíu og tvö og sat

hann átti sæti í stjórnum ýmissa félaga og stofnana á sviði sjávarútvegsins til dæmis samábyrgðar íslands á fiskiskipum og í síldarútvegsnefnd þar sem hann var lengi formaður í haustkosningum nítján hundruð fimmtíu og níu tók birgir finnsson forustusæti á lista alþýðuflokksins í hinu nýmyndaða vestfjarðakjördæmi og samfellt í tólf ár á alþingi fram til nítján hundruð sjötíu og eitt þegar talsverðar sviptingar urðu í stjórnmálum þar er þingferli hans lauk fluttist hann til reykjavíkur og starfaði við endurskoðun í allmörg ár eftir alþingiskosningarnar nítján hundruð sextíu og þrjú var birgir finnsson kosinn forseti sameinaðs alþingis og gegndi því embætti í átta ár samfellt lengur en nokkur annar maður í sögu þingsins í forsetatíð birgis urðu margvíslegar framfarir í starfsemi þingsins húsakostur þess var aukinn verulega og miklar breytingar urðu á launakjörum alþingismanna alþjóðlegt samstarf alþingis jókst á þessum árum og tók birgir sem forseti þingsins fullan þátt í því hann var traustur og öruggur á forsetastóli réttsýn í fundarstjórn og samvinnufús við alla þingmenn bernskuheimili birgis finnssonar var mótað af stjórnmálaþátttöku föður hans um langan tíma birgir fetaði í fótspor hans og var öflugur liðsmaður alþýðuflokksins á ísafirði og síðar á landsvísu meginhluta starfsævi sinnar hann kom því margreyndur sem forustumaður í atvinnu og sveitarstjórnarmálum til starfa á alþingi og var þar áhrifamaður um málefni vestfjarða og sjávarútvegsins birgir finnsson bar sterk persónueinkenni í dagfari sínu hann var hógvær í allri framgöngu málefnalegur og sanngjarn í umræðum og alþýðlegur í besta máta öll störf sín vann hann af samviskusemi og vandvirkni sem fyrirsvarsmaður alþingis gætti hann sóma þess í hvívetna en vildi ekki láta meira á sér bera en nauðsynlegt var jafnaðarmaður var hann í orði og verki ég bið þingheim að minnast birgis finnssonar fyrrverandi forseta þingsins með